Man muss am Jahresende Rabatte geben.

Man kann also die Preise, die der Handel bezahlt, überhaupt nicht vergleichen, weil sie durch diese Systeme unterlaufen werden. Hier wäre es Aufgabe der Kommission, saubere Systeme zu finden, damit das Ganze öffentlicher wird, damit das Ganze verständlicher wird. Dann hätten wir auch mehr Durchsetzungsmöglichkeiten.